Aber der Präsident des Europäischen Rates ist der Auffassung, dass seine Ansprechpartner die Regierungschefs sind und nicht das Europäische Parlament.

Sie sehen, wir haben noch viel Aufklärungsarbeit, auch über den Vertrag, im Europäischen Rat zu leisten.